Doamnă președintă, despre România vorbesc, pentru că, la București, ministrul Educației a tăiat bugetele universităților care nu au aplaudat numirea sa în funcție.

Din păcate, Universitatea din București pierde sute de locuri fiindcă a îndrăznit să critice atitudinea superficială a ministrului în privința plagiatului. Într un fel, nu este de mirare Guvernul este condus de o persoană a cărei alfabetizare a eșuat. Nu este singura un ministru, Daea, a devenit popular spunând săptămânal enormități. Ocupat cu așa ceva, nu a găsit timp, în 2017, să vină nici măcar o dată la reuniunile Consiliului Agricultură. Iarăși, nu este o excepție în majoritatea lor, miniștrii PSD ALDE au chiulit de la lucrările Consiliului Uniunii Europene. Anul viitor, când România își asumă președinția acestei instituții, ei vor veni nepregătiți, ca picați din Lună. Cetățenii ies din nou în stradă pentru o Românie europeană. Două organizații civice care au organizat protestele recent au invitat membrii LIBE să vină la București pe 12 mai. Veniți cu toții să vedeți ce fac socialiștii și liberalii din țara mea!